forseti ég vil koma hér upp út af því að maður hefur ekki tök á því að bera af sér sakir við lokapunkts ræðu hæstvirts forsætisráðherra það hefur hvergi komið fram og það er ómaklegt að setja hlutina upp á þann veg að ástæða fyrir seinaganginum með þessi mál sé minni hlutanum að kenna minni hlutinn hefur ekki gert neinar tilraunir til þess að standa í vegi fyrir þessum tillögum hæstvirts forsætisráðherra og því finnst mér ómaklegt að hann gefi það í skyn á þennan ríka og sterka hátt í lokaorðum sínum